Señor presidente, quería mostrar mi satisfacción por la aprobación de la posición del Parlamento en una normativa tan importante como son las disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales Europeos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al FEMP y al Fondo de Cohesión. Me alegra especialmente porque hay un incremento de un 14 sobre la propuesta de la Comisión. No es justo que las nuevas políticas, los nuevos objetivos, se tuvieran que abordar con el recorte de la política agrícola y la política de cohesión.

También que los fondos contribuyan en un 30 a los objetivos de la lucha contra el cambio climático creo que es un acierto de las propuestas de este Parlamento, así como que haya una mayor asignación de recursos por parte de los Estados para abordar el Brexit y finalmente muy contenta de que el artículo 15, la macrocondicionalidad económica, haya quedado definitivamente cerrado por este Parlamento.